Aan de slag met de plannen die op tafel liggen, met de doelstellingen die gesteld zijn.

In België is transport goed voor een kwart van de CO2 uitstoot. We hebben de innovatieve technologie om CO2 aan de bron te verminderen broodnodig voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Dat vormt een heel belangrijke schakel in het aantrekken van investeringen, stimuleren van innovatie en het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze dorpen en onze steden. Onze burgers hebben recht op propere lucht. Indien het Europa menens is in de concurrentie met China, dan moeten we onze producenten aanmoedigen om verder te innoveren en voldoende emissiearme en emissievrije voertuigen aan te bieden en op de markt te brengen. Daarin moeten we voluit investeren en niet in sjoemelsoftware om de normen te omzeilen.